Az Unióról szóló szerződés kimondja, hogy az Európai Unió a szabadság, demokrácia, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul.

Ezen alapulnak a koppenhágai kritériumok, ezek a csatlakozás feltételei is. Az Unió intézményeinek azonban felelőssége van abban is, hogy ezek az elvek a tagállamokban a csatlakozás után is érvényesüljenek. Most erre a felelősségre szeretnék figyelmeztetni mindenkit, elsősorban Barroso elnök urat és Viviane Reding biztos asszonyt, akik elsődleges felelősséget viseltetnek ezen a területen. Az új magyar alkotmány ugyanis nem felel meg ezeknek az alapelveknek sem keletkezése körülményeit, sem tartalmát tekintve. Az ezzel kapcsolatos kérdések tehát nem nemzeti, hanem európai ügynek tekinthetők. Az alkotmányt egyetlen párt fogadta el, társadalmi és szakmai vita nélkül, kidolgozói kétes demokratikus legitimációval rendelkeztek. A demokratikus ellenzéki pártok jogi garanciát kértek arra nézve, hogy az új alkotmány széles társadalmi konszenzuson alapuljon, és ennek ígérete híján vonultak ki az alkotmányozásból. Az alkotmány két fő feladata az emberi jogok és az állam megfelelő működésének a biztosítása. Az állam jó működésének a keretei problémásak. Az új alaptörvény kétharmados többséghez köti az adórendszer, a nyugdíjrendszer, a családtámogatási rendszer módosításait. Ez megakadályozza a következő választások jelöltjeit abban, hogy ezekre vonatkozóan változásokat ígérhessenek, és a választók pedig szabadon választhassanak. Ezenkívül az alkotmány vétójogot ad a nem közvetlenül választott Költségvetési Tanácsnak az Országgyűlés költségvetési döntése felett, amely viszont az Országgyűlés feloszlatásához, új választások kiírásához vezethet, fenyegetve a stabil kormányzást. Az emberi jogok védelmi szintje csökken. Az alkotmánybíróság hatáskörének korlátozásával ezek kikényszeríthetősége is alacsonyabb szintre kerül. Az EU legfontosabb vívmánya épp az, hogy értékei alapján demokratikus jogállami keretek közé terelte azokat a konfliktusokat, amelyek korábban sok sok emberi szenvedést okozva tudtak csak megoldódni. A rossz megoldások helyett világos jogállami kereteket, alkotmányos garanciákat, intézményi fékeket és ellensúlyokat, tárgyalásos megoldásokat kínál és vár el a tagjaitól.